Myslím si, že je zřejmé, že ty důvody protestů nejsou politické, nejsou namířené proti, řekněme, Íránské islámské republice, jak tvrdí někteří představitelé této islámské republiky, ale jsou hlavně dány špatnými životními podmínkami, které Íránci mají. Ať se již jedná o ekonomickou situaci země, která se nezlepšuje, bující korupci anebo o expanzivní zahraniční politiku Íránu, která vyčerpává nemalou část íránských daní, které by jinak mohly být využity ve prospěch občanů, sociálních systémů, zdravotnictví atd.

Írán je země, kde zkrátka nefunguje demokracie, kde jsou potlačována lidská práva, kde je zneužíván trest smrti. Írán patří mezi 3 státy na světě, kde je nejvíce využíván a já říkám zneužíván trest smrti, a EU vždy byla lídrem, kritikem trestu smrti.

Dokonce se spekuluje i o možných trestech smrti a tady si myslím, pane komisaři, že musíme hrát klíčovou roli na mezinárodním poli a zkrátka udělat vše proto, abychom se zastali demonstrantů tak, aby ti uvěznění byli propuštěni, aby obecně vůbec íránský lid mohl svobodně demonstrovat, vyjadřovat své politické názory, ale aby ti, co byli uvězněni, aby byli propuštěni, a hlavně musíme zabránit tomu, aby vůči těmto uvězněným byly jaksi použity represálie nebo v nejhorším případě dokonce, aby byli popravováni. To si myslím, že by bylo velmi špatnou vizitkou toho, o čem zde hovořila před několika týdny paní Mogheriniová, jak se zlepšují naše vztahy s Íránem, jak roste obchod, jak se zlepšuje spolupráce právě na základě té dohody o jádru. Já jsem k té dohodě skeptický, obávám se, že íránský režim, až se mu to bude hodit, tak ji poruší, ale respektuji, že je paní Mogheriniová v této věci více optimistická. V každém případě kvůli této dohodě bychom neměli zavírat oči nad situací v této zemi a postavit se na stranu Spojených států amerických, Izraele a jasně pomoci demonstrujícím občanům státu.